A szabad mozgással kapcsolatos alapvető jog tekintetében úgy tűnik, mintha folyamatosan elbeszélnénk egymás mellett. Senki sem kérdőjelezi meg, hogy az uniós állampolgárok egyik legalapvetőbb joga a szabad lakhelyválasztás és a szabad munkavállalás az EU tagállamaiban, ugyanakkor az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amelyek mégis fenntartásokkal fogadnák állampolgárok bizonyos csoportjait. Azért csak bizonyos csoportokat, mert senki sem akarja kiszorítani az európai munkaerőpiacról például az informatikusokat, orvosokat, menedzsereket, csak a sokszor bizonytalan munkalehetőségekkel rendelkező kétkezi munkásokat, akik időnként még rászorulnak az államok szociális rendszereire. A visszaéléseket persze ki kell szűrni, de azért ne felejtsük el, hogy a szociális rendszereknek az a feladatuk, hogy segítsék a nehéz helyzetbe került munkavállalókat. Az nem hiba a rendszerben, hogy ezt a segítséget más államokból érkező munkavállalók is igénybe veszik.